Wie schaffen wir es, dass die EU Politik für die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger macht und nicht für Konzerne?

Wie können die Europäerinnen und Europäer bei Bedarf selbst das Ruder in die Hand nehmen durch EU weite Referenden und direkte Demokratie? Um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die EU zurückzugewinnen und Europa vor einem Auseinanderfallen oder einer schrittweisen Übernahme durch Nationalisten zu schützen, wie wir sie auch heute gehört haben, brauchen wir eine Fundamentalreform, einen Neustart der EU. Diese Konferenz zur Zukunft Europas wird hoffentlich einige kleinere Verbesserungen bewirken können.

Lassen Sie uns deswegen den Mut und das Vertrauen in unsere Bürgerinnen und Bürger aufbringen, einen direkt gewählten Bürgerkonvent mit der Ausarbeitung einer neuen EU Verfassung zu beauftragen und die Europäerinnen und Europäer in einem europaweiten Referendum selbst über die EU entscheiden zu lassen, die Sie haben möchten.